Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, lors de sa réunion, demain, le Conseil abordera les points sur lesquels notre Parlement s'est déjà penché l'union bancaire et l'achèvement de l'union économique et monétaire.

Nous devons donc créer le cadre législatif qui permette à nos économies de mieux fonctionner ensemble. C'est important.

Moi, je suis comme tous les autres, et je l'ai dit très clairement dans ce Parlement il y a deux jours, je ne comprends plus le fonctionnement du Conseil. Ce n'est pas le président présent ici que j'accuse mais, je le redis, je ne comprends plus le fonctionnement du Conseil. Le Parlement a été clair.

C'était des demandes de bon sens et nous étions convaincus qu'elles avaient été acceptées. Ces 3,9 milliards, ce n'est pas de l'argent en plus qui est décidé. Chers collègues, nous n'arriverons pas à nous en sortir si nous ne mettons pas, demain ou après demain, les factures de trois milliards qu'a la Commission sur la table du Conseil, et puis ce seront eux qui décideront qui ne sera pas remboursé.

On m'avait toujours dit que je ne comprenais rien à la gestion, mais les institutions, c'est comme les entreprises. Vous pouvez reporter un déficit d'une année, de deux années, mais la troisième année, vous êtes pris.

2014. Tout le monde le dit.

C'est comme cela que les États sont arrivés à la faillite. Nous avons fait le two pack et le six pack pour éviter cela et on est en train de nous imposer ce système au niveau de l'Europe.

Ils veulent investir dans l'innovation, favoriser un marché unique des télécommunications

Deux phrases supplémentaires auraient suffi et le problème était réglé. Là, franchement, vous nous prenez pour des cons, excusez moi du terme!

Rien, parce que les factures qui sont sur la table, si vous les payez quinze jours plus tard, vous n'avez pas de problème de trésorerie. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, ce ne sont pas ces quinze jours qui auraient changé les choses. Ce que je ne comprends pas, c'est que, après, on essaie

manière. Si nous ne pouvons pas, entre nous, travailler honnêtement, eh bien il faudra qu'on trouve d'autres solutions et qu'on bloque.